Ukvarjam se s tekom kot rekreacijsko dejavnostjo, ki jo prakticiram trikrat do štirikrat na teden, opisala vam bom mojo tekaško traso. In sicer trasa kot taka meri nekje sedem kilometrov in za njo potrebujem štirideset minut. Začnem kar pri domačem bloku na Žolgarjevi cesti, potem zavijem desno na Betnavsko cesto in na Betnavski se usmerim proti Dravi. Tečem pod železniškim mostom, do semaforiziranega križišča, tam seveda moram počakati na zeleno luč, in potem nadaljujem do Drave. Ko pridem do reke Drave, zavijem levo in po desnem bregu tečem do Studenške brvi. Potem grem po Studenški brvi na levi breg in tam zavijem levo proti Koblarjevemu zalivu in tečem do Koblarjevega zaliva oziroma včasih do Mariborskega otoka. Tam se obrnem in po isti poti tečem nazaj do doma. To je moja krajša pot, obstaja pa tudi malo daljša, ki se pa od te opisane razlikuje po tem, da ko pridem do Drave, zavijem desno in tečem do mimo medicinske fakultete do dvoetažnega mosta in po dvoetažnem mostu grem na levi breg in potem se na levem bregu obrnem levo in tečem spet do Koblarjevega zaliva oziroma do Mariborskega otoka. Tam se obrnem in tečem spet nazaj do Studenške brvi, grem na desni breg in potem spet po isti poti nazaj do doma. Ta daljša pot obsega nekje deset kilometrov in za njo v takem lahkem tako potrebujem okrog eno uro.